În timpul crizei s a putut observa că fluctuațiile provocate de rata dobânzii și cursul de schimb s au lovit de o monedă unică, care a acționat ca un adevărat scut pentru zona euro. Moneda unică nu a fost un răspuns pentru toate dezechilibrele interne și externe apărute, dar avantajele oferite de accesul instituțiilor financiare naționale la lichiditățile Băncii Centrale Europene și înlăturarea riscului unor fluctuații ale cursului de schimb au sporit interesul pentru aceasta din partea statelor membre care nu fac parte din zona euro. Efortul depus de aceste state, prin îmbunătățirea propriilor economii și politici fiscale pentru adoptarea monedei unice, trebuie apreciat și solicit Comisiei și Băncii Centrale Europene să încurajeze mai mult extinderea zonei euro într un timp cât se poate de scurt, pentru a fi mai feriți de efectele crizei economice și financiare